Creo que es parte del compromiso del Parlamento Europeo con los derechos humanos y con un finalista del Premio Sájarov exigir al Gobierno marroquí su inmediata liberación para que pueda ser tratado por los médicos, para que se le pueda dar el parte médico a su familia, para que se pueda dar, por fin, la libertad para los presos políticos del Rif.